Zwiększona dzięki traktatowi lizbońskiemu rola Parlamentu Europejskiego oraz inicjatywa europejska to bardzo ważny krok w kierunku umocnienia demokracji europejskiej.

Uważam, że rola Parlamentu Europejskiego powinna być tu zdecydowanie większa. Powinien on wspólnie z Komisją oceniać i opiniować zgłaszane inicjatywy. W ten sposób decyzje o dopuszczalności proponowanych inicjatyw leżałyby również w rękach przedstawicieli wyborców, a nie tylko egzekutywy.

Jeśli jakaś inicjatywa będzie odrzucona przez Komisję a więc przez egzekutywę, która ma ją realizować może to być niezrozumiałe dla obywateli. Ważne jest też, aby organizator inicjatywy organizacja społeczna, NGO jasno i wyraźnie określał, jaki jest temat i cel inicjatywy, choć nie powinien on koniecznie składać projektu legislacyjnego. Uważam też, że w krajach członkowskich powinna nastąpić harmonizacja procedur dotyczących inicjatyw, bo zbytnia ich różnorodność utrudni nam zdobycie szerokiego poparcia dla tych inicjatyw.